We hebben te maken met bijna 100 verschillende soorten, en vloten uit acht lidstaten. Ik ben voorstander van regionalisatie in de visserij, want de diverse visgebieden in de Europese Unie kennen verschillende soorten en omstandigheden. Je moet dus met die verschillen rekening houden en dat doen we in het nieuwe beleid.

We kunnen dat nu doen, want dit plan zet de ontwikkeling van een succesvoller Noordzeebeleid voort.

Die vragen moeten we wel met elkaar oplossen, anders kunnen er onhoudbare situaties ontstaan.